Pani przewodnicząca! W kontekście naszej debaty chciałabym zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, składając propozycję w zakresie ograniczenia emisji CO oraz środków przeznaczonych dla krajów rozwijających się nie możemy zapominać o obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej wywołanej światowym kryzysem, bo wyznaczenie ambitnych celów jest bardzo ważne, ale myślę, że najważniejsza jest ich realizacja. Po drugie, powinniśmy zwrócić uwagę na kwestię świadomości obywateli i konieczności zmian w zakresie problematyki ekologicznej. Z badań przeprowadzonych przy okazji konferencji klimatycznej w Poznaniu w zeszłym roku wynika, że społeczeństwo uznaje zmiany klimatyczne za poważny problem, ale uważa, że jego rozwiązanie leży tylko po stronie władz. Dlatego potrzebny jest tu apel, kampania informacyjna, która zmieni postawy i wypromuje wzorce zachowań mające na celu zwiększenie efektywności bądź ograniczenie zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz uświadomi, ze to jak żyjemy, jak pracujemy ma swoją cenę ekonomiczną i ekologiczną.